Und es gilt jetzt, diesem Licht zuzustreben.

Der eine ist Austerität, er reduziert Wachstum und Investitionen und erhöht das Defizit.

Und der andere Kreislauf ist Wachstum und Investitionen, er reduziert das Defizit und erhöht das budgetäre Gleichgewicht und damit auch wieder Wachstum und Beschäftigung.

Aber was nützen Reformen, wenn es kein Wachstum gibt, das die Reformen unterstützt? Das, was beim Gipfel beschlossen wurde, ist eigentlich die einzige Chance, dass die Reformen überhaupt gelingen können, und daher ist es auch richtig. Lassen Sie mich aber ganz klar sagen Es gibt zwei Premierminister so höre ich die sich jetzt schon vom Gipfelbeschluss wieder absentiert haben, die gesagt haben, sie werden da nicht zustimmen können.

Es war spät in der Nacht, das kann sein. Haben Sie nicht verstanden, worum es geht?

Wir hätten das alles schon haben können.

Ich bin Ihnen, Herr Präsident Barroso, sehr dankbar, dass Sie das heute noch einmal ganz klar und deutlich unterstützt haben.

Das ist nicht die Aufgabe des Rates.